Vielen Dank für die Beiträge. Ich möchte darauf hinweisen, Jan, wenn wir jetzt über diese Änderungsanträge abstimmen, hat der Rat drei Monate Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.

Wenn er nicht einverstanden ist, kommt es zu einem erneuten Vermittlungsverfahren. Dann werden wir uns also zusammensetzen und überlegen, was wir jetzt machen. Dann können wir den Rat mühsam überzeugen.

Auch der Rat hat ein Interesse an einer Verbesserung der Betrugsbekämpfung, auch wenn es immer so schwer ist, ihn davon zu überzeugen.

Es war ganz furchtbar. Die Kommission hat daraufhin zweieinhalb Jahre das ganze Dossier eingefroren und es schlicht nicht mehr bearbeitet, weil sie es für gar nicht möglich hielt.

Deswegen seid so gut, lasst es uns probieren und, Jan, es ist nicht so, dass die ganze Sache dann im Papierkorb verschwindet! Da haben wir immer noch den Daumen drauf und haben es in der Hand. Ich würde mich freuen, wenn die Kollegen an den entsprechenden Vermittlungsgesprächen auch teilnehmen würden. Wirklich, ihr seid jetzt schon herzlich eingeladen, falls die Änderungsanträge morgen angenommen werden.

Sie haben ihn 2011 zurückgenommen.